Pane předsedající, přístupnost dopravy je pro osoby se zdravotním postižením zcela zásadní. Jako stínová zpravodajka frakce socialistů a demokratů ke stanovisku Výboru pro dopravu a cestovní ruch jsem ráda, že řada bodů, které jsme zde velkou většinou podpořili, se objevila v závěrečné zprávě. Lidé se zdravotním postižením se potýkají s řadou bariér, které začínají vyhledáváním informací o vhodném spojení, orientací ve stanicích, přístupností infrastruktury i samotných dopravních služeb. Musíme zajistit, že práva osob s postižením budou plně respektována v evropské legislativě, která se týká práv cestujících pro všechny druhy dopravy, a že také bude řádně prováděna. Jsem rovněž velmi ráda, že zpráva obsahuje výzvu k rozšíření evropské karty osob se zdravotním postižením o členské státy, které se v počátku nepřipojily k pilotnímu projektu, což se týká například i České republiky.